Monsieur le Président, il y a une dizaine de jours, quand je regardais Euronews, j'ai vu une magnifique émission sur l'Azerbaïdjan parlant du concours de l'Eurovision.

Et on s'est dit que c'était une occasion unique 600 millions de téléspectateurs vont regarder cette émission samedi. C'est une occasion unique de montrer que, à côté du gaz, à côté du pétrole, à côté de l'argent, il y a, en Azerbaïdjan, un autre aspect qui est extrêmement problématique c'est le moins que l'on puisse dire à savoir celui des droits de l'homme.

Elle est absolument indispensable.